Porozumienie paryskie było przełomowym dokumentem opartym na dwóch kluczowych elementach elastycznym formułowaniu własnych zobowiązań dostosowanych do możliwości gospodarczych i rezygnacji z postulatu dekarbonizacji. Niestety w dzisiejszej rezolucji ten kompromis już nie jest postrzegany jako element niezbędny do zachowania równowagi między wolą ambitnego działania a realnymi możliwościami. Konferencja w Bonn oraz szczyt klimatyczny w Katowicach to doskonała okazja do wypracowania rozwiązań, które pozwolą stronom porozumienia paryskiego zachować poczucie, że razem i w rozsądnym tempie idziemy do wspólnego celu. Najważniejsza jest faktyczna poprawa komfortu naszego życia i kolejnych pokoleń i niezdławienie europejskiego przemysłu.